Elnök úr! Egyszer a digitális világ szakértője azt magyarázta itt nekem a Parlamentben, hogy olyan, amikor a gyermeket beengedjük megfelelő védelem nélkül az internet világába, mintha egy kisgyermeket kitennénk a legforgalmasabb autópálya közepére, és semmiféle segítséget nem adunk neki, hogy kijusson az autópálya szélére. Úgy gondolom családanyaként is hogy nagyon fontos az a tenni akarás, ami jellemzi most az Uniót, ezért nagyon fontos ez a jelentés is, hiszen egyre nagyobb szükség van minderre, de egyben a tagállamokra is, hogy a jogi, a technikai és az oktatási intézkedések átfogó társításra kerüljenek. Hiszen az oktatás, és ezt hangsúlyoznám most, nemcsak a gyermekeink oktatását jelenti ezen a területen, hogy az internethasználat öt legfontosabb smart szabályait ismerjék, hanem a szülők és a nevelők, oktatásban dolgozók körében terjesztett felvilágosító anyagokra is.